Voorzitter, in het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om het fundament van onze Economische en Monetaire Unie te versterken. Cruciale bouwstenen zijn het het permanente noodfonds, het nieuwe verdrag en de actie van Europese Centrale Bank om 500 miljard aan driejarige leningen te lenen aan onze banken. De problemen zijn nog immer groot, maar het vertrouwen lijkt stap voor stap terug te keren en we moeten ambitieus zijn om op die ingeslagen weg verder te gaan om duurzame economische groei te bevorderen. Daarom ook verwelkom ik namens onze fractie het verslag dat door commissaris Rehn is gepresenteerd over het macro economisch toezicht. Want structurele hervormingen zijn nodig om groei en concurrentiekracht in Europa zeker te stellen. Maar we moeten verder bouwen aan de versterking van onze Economische en Monetaire Unie, want dat is de basis voor onze welvaart en werkgelegenheid. Daarin is de discussie over de stabiliteitsobligaties een belangrijke discussie, want de uitgifte van staatsobligaties is in Europa nog steeds versplinterd over 17 deelmarkten. Daarmee lopen we belangrijke voordelen mis.

Daarom is de resolutie van het EP ook een belangrijke aanmoediging aan het adres van de Europese Commissie om verder onderzoek te doen naar deze uiterst gecompliceerde materie. Er is nog veel verwarring, dus alstublieft, ga verder op die ingeslagen weg die nog vol is met voetangels en klemmen, want het is in ons aller belang met het oog op de toekomst dat we uitkijken naar de uitgifte van gezamenlijke obligaties.